Es ist richtig, wir müssen beim Solidaritätsfonds schnell reagieren.

Ich möchte nun auch meine mahnenden Worte an die Mitgliedstaaten richten Die beste Katastrophe ist immer die, die nicht eintritt. Also bitte auch beim Vorsorgeprinzip nicht nachlassen! Das wäre auch eine Aufgabe an uns alle im Europäischen Parlament, sich anzuschauen, wie die Mitgliedstaaten auch entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen.